Monsieur le Président, je me permettrai d'intervenir pour quatre minutes et de garder les deux minutes supplémentaires pour la fin du débat.

je dirais, nous voyons le bout du tunnel sur ce sujet majeur pour les patients. Nous ne pouvions plus continuer dans une situation confuse où le droit était édicté par la Cour de justice de l'Union européenne. La directive fixe, à présent, des règles claires pour la mobilité des patients sur le territoire européen.

Comment sont réparties les responsabilités entre l'État membre d'affiliation et l'État membre de traitement?

Permettez moi, avant toute chose, de remercier la Présidence belge pour son excellent travail tout au long de la négociation. Sa capacité de conviction a été décisive car il faut le souligner de nombreux États membres ne souhaitaient pas cette directive.

Je veux aussi rendre hommage à mon ami et ancien député John Bowis qui est d'ailleurs dans les tribunes. En tant que rapporteur de première lecture, il a, lui aussi, été l'artisan de cette directive et a toujours milité pour les droits des patients. Bien sûr, je remercie également le commissaire Dalli et mes collègues rapporteurs fictifs, qui ont contribué très activement à l'aboutissement des négociations, et sans lesquels rien n'aurait été possible. Quel est ici l'enjeu pour les patients? Le progrès médical fait que l'offre ne peut plus être pour toutes les pathologies une offre strictement nationale et qu'il faut parfois traverser les frontières pour se faire soigner. Cela peut être le cas de patients qui vivent en région frontalière, où les soins fournis à l'étranger sont parfois plus proches du domicile. Cela peut être dû au fait, aussi, qu'il y a plus de moyens et d'expertises disponibles dans un autre État membre, comme pour certains traitements hautement spécialisés. Enfin, pour certains Européens, il peut être simplement plus pratique de recevoir des soins en dehors de son pays d'affiliation parce que, tout simplement, on a de la famille qui vit dans un autre État membre. Les consommateurs, les salariés, les étudiants et désormais les patients pourront donc bénéficier de droits à la mobilité au sein de l'Union grâce à des dispositions législatives claires. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'encourager un quelconque tourisme médical car les régimes de sécurité sociale, leur organisation et leur gestion restent, quant à eux, une compétence pleine et entière des États membres. Les patients pourront donc à présent généralement recevoir dans un autre État membre tous les soins auxquels ils ont droit chez eux et être remboursés jusqu'à concurrence du montant du remboursement prévu par leur propre système. Pour les soins hospitaliers comprenant un séjour d'une nuit, ou recourant à des technologies spécialisées ou coûteuses, l'État membre pourra mettre en place un système d'autorisation préalable. Cela permettra de prendre en considération les nécessités de planification et d'investissement des États membres dans leur structure de soins. Le Parlement a obtenu que les conditions de refus de l'autorisation préalable soient limitées et énoncées dans une liste close, au bénéfice de la sécurité juridique de la situation des patients. Le Parlement a obtenu aussi d'autres avancées ainsi chaque État membre devra mettre en place des points de contact nationaux afin d'informer et d'orienter au mieux le patient en fonction de ses besoins. Chaque point de contact national fonctionnera comme un guichet unique et devra travailler en réseau avec les autres points de contact nationaux. Ainsi, le patient disposera d'informations claires et précises.

Nous avons fini par obtenir aussi que les patients atteints de maladies rares soient moins livrés à eux mêmes et puissent recourir à une expertise extérieure qui diagnostiquera la maladie et permettra une autorisation préalable pour des soins. Je termine en vous disant que, grâce à la coopération européenne dans des domaines tels que les réseaux européens de référence, les patients auront ainsi accès à des soins hautement spécialisés, l'objectif étant d'encourager le partage d'expériences, afin d'améliorer les performances, les diagnostics et les thérapeutiques dans l'intérêt des patients.